Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ich vor zehn Jahren zum ersten Mal in diesem Hause meine Vision von einem lebensrettenden eCall vorstellte, waren viele Fragen ungelöst. Auch deshalb gab es nur Wenige, die vom Nutzen eines solchen Systems überzeugt waren. Heute sind es hoffentlich nur Wenige, die es noch immer ablehnen. Sie sind selten, die europäischen Gesetze, mit denen wir jährlich über zweieinhalbtausend Menschenleben retten und damit unermessliches Leid in Familien und Milliarden Euro an volkswirtschaftlichen Folgeschäden vermeiden können.

Es geht um ein System, das normalerweise schläft und weder gesehen noch geortet werden kann, das auch keinerlei Signale absendet. Erst wenn es manuell oder automatisch von unfallrelevanten Sensoren ausgelöst wird, erwacht es. Nun sendet es unentgeltlich eine minimale Menge nicht personifizierter Daten an eine Rettungsleitstelle und nur an eine solche! Dort entscheiden Menschen auf Basis dieser Daten und eines Versuchs zur fernmündlichen Kontaktaufnahme zur Notrufquelle verantwortungsvoll über den unmittelbaren Einsatz professioneller medizinischer Hilfe. Dieses Fahrersicherheitssystem, das im günstigsten Fall nicht ein einziges Mal zum Einsatz kommt, will ich verpflichtend in jedem Pkw, später auch in Motorrädern und kleinen Nutzfahrzeugen sehen.

Anders verhält es sich beim damit nicht zu verwechselnden privaten eCall. Hier sind dem Angebot an Servicedienstleistungen durch Dritte keine Grenzen gesetzt. Das birgt Vorteile, bietet neue Chancen für Verbraucher und Anbieter, soll deshalb auch keinesfalls benachteiligt oder gar verboten werden. Nur der Zugang zu den vom Fahrzeug generierten Daten und deren Verwendung muss individuell vertraglich geregelt werden.